Zabývali jste se někdo tím, že například kojenci a batolata do dvou let potřebují mít vedle sebe každý den mámu nebo tátu nebo babičku nebo prostě chůvu, ale jednoho člověka a že tyto děti v žádném případě nepotřebují pro svůj zdravý vývoj žádné kolektivní zařízení.

My z komunistických zemí máme bohatou zkušenost s kolektivními zařízeními jenom proto, že matky musely jít do práce už po čtvrtém nebo pátém měsíci, kdy se dítě narodilo.